Naopak, neuváženými změnami bez vyhodnocení dosavadních kroků můžeme způsobit nebezpečné kolizní situace. Jednotlivé národní organizace řízení letového provozu již dnes velmi dobře spolupracují a shodují se napříč Evropskou unií na nutnosti odmítnout tento neuvážený navrhovaný krok.